Ich möchte Karl Heinz Florenz herzlich beglückwünschen zu seinem Erfolg. Das war eine Herkulesarbeit. Über drei Jahre haben er und der Ausschuss an diesem Thema gearbeitet.

Es geht um die Energiesparlampen.

Aber sie enthalten seltene Erden, die wir zurückgewinnen müssen, und sie enthalten ein wenig Quecksilber. Sie enthalten zweihundertmal weniger Quecksilber als die Thermometer, die wir bis vor einigen Jahren noch benutzt haben. Aber auch dieses wenige Quecksilber sollte fachgerecht entsorgt werden.

Ich habe das selber in meiner Heimatstadt erlebt Ich wollte Elektrokleingeräte entsorgen, da hat man mir gesagt Das bringen Sie bitte zum Bauhof außerhalb der Stadt. Dienstags bis

Welcher arbeitende Mensch hat dienstags vor

Das muss bürgerfreundlicher werden. Deswegen habe ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammen einen Antrag formuliert, dass wir Energiesparlampen und andere Kleingeräte im Geschäft zurücknehmen müssen. Oder es muss eine andere, bürgerfreundliche Lösung gefunden werden. Ich bin dankbar, dass Karl Heinz Florenz und die Schattenberichterstatter das durchgesetzt haben. Das ist ein Zeichen an die Bürger, dass wir ihre Probleme ernst nehmen und dass wir sie mit einbeziehen und es ihnen leicht machen, diese Geräte zurückzugeben, damit sie fachgerecht entsorgt werden.